Ich danke dem Hof für seine sehr wichtigen Informationen!

Von diesem Anspruch entfernen wir uns mit höheren Fehlerraten und immer denselben Auffälligkeiten Ausschreibungsverfahren, falsche Angaben über Flächengrößen, Umgehung von Umweltauflagen sind Beispiele dafür. Ich füge hinzu, es sind nicht nur immer dieselben Fehler, es sind auch immer dieselben Mitgliedstaaten.

Wir fordern für diese Länder eine direkte Überwachung der Kommission bei der Zertifizierung der Prüfbehörden und wir brauchen einen wirksamen Sanktionsmechanismus. Je mehr Fehler die Kommission aufdeckt, desto weniger dürfen die Mitgliedstaaten von europäischen Geldern profitieren. Als Berichterstatter im Haushaltkontrollausschuss wollen wir dazu eine Mitteilung, wie die Kommission in der nächsten Haushaltsperiode wirksam bei den sogenannten Nettofinanzkorrekturen durchgreifen will. Um diese Mitteilung bitten wir so schnell wie möglich! Dem Hof möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen Konzentrieren auch Sie sich auf Länderberichte und damit auf die Schwachstellen in der europäischen Förderpolitik! Hier hat der Hof mehr Verantwortung, als er zur Zeit wahrnimmt. Der Rechnungshof muss nicht nur die Fehler benennen, er muss auch deren Verursacher beim Namen nennen. Es wird immer klarer Länderberichte sind für die Haushaltskontrolle des Europäischen Parlaments unverzichtbar, und da hat der Rechnungshof eine für uns entscheidende Funktion.